În primul rând, doresc să mulțumesc colegilor, membrilor Parlamentului European pentru sprijinul acordat până acum pentru rezolvarea acestui dosar Liberalizarea vizelor pentru Republica Moldova. Mulțumesc, de asemenea, Consiliului și Comisiei, în special Comisarului Stefan Füle pentru eforturile și pentru rapiditatea de care au dat dovadă pentru a rezolva acest dosar.

Rapoartele elaborate de comisia de evaluare au arătat că Republica Moldova și a îndeplinit angajamentele, în unele cazuri chiar le a depășit.

Coaliția pro europeană de la Chișinău cred că merită toată aprecierea pentru că a rezistat în fața unor presiuni foarte mari, atât din interior, cât și din exterior. Votul de astăzi va arăta că Uniunea își respectă angajamentele pe măsura eforturilor depuse de parteneri.

Este important însă să ne asigurăm că Moldova rămâne în continuare angajată pe drumul european.

Cred că trebuie regândită această formulă și cred că Uniunea trebuie să primească un rol extrem de important. Cred că presiunile din exterior trebuie să înceteze. Cred că Federația Rusă trebuie să își retragă ultimele trupe din Transnistria, în felul acesta lăsând Moldova și cetățenii din Moldova să decidă singuri drumul pe care doresc să l ia.